frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og tíu sem er fyrsta mál

að hafa þessa umræðu á ársafmæli hrunsins því svo sannarlega er þetta frumvarp og innihald þess skilgetið afkvæmi hrunsins sem hér varð frumvarpið er í senn

sem íslenskt þjóðarbú og ekki síst ríkissjóður situr uppi með eftir hrunadans nýfrjálshyggju og einkavæðingar sem fór eins og stormur um landið og endaði í hamförum og hruni um leið er þetta frumvarp til marks um að við getum tekist á við og sigrast á þessum erfiðleikum það verður vissulega erfitt og kemur við alla en ef við reynumst þeim vanda vandinn að aðlaga okkar opinbera búskap að veruleikanum og gerum það sem gera þarf og gera verður til þess þá mun það takast og um leið leggjum við grunn að endurreisn og betri tíð ég mun nú hér gera grein fyrir helstu forsendum frumvarpsins og þeim áherslum sem í því felast en vitanlega þarf umræða um þetta fjárlagafrumvarp

þeim veruleika sem við okkur blasir og verður ekki um umflúinn ekkert fjárlagafrumvarp sem langt aftur sem menn nú á dögum muna hefur litið dagsins ljós við sambærilegar aðstæður með hruni íslensku bankanna á haustmánuðum tvö þúsund og átta urðu einhver mestu þáttaskil í efnahagslífi íslendinga frá stofnun lýðveldisins setja þurfti neyðarlög til að tryggja brýnustu hagsmuni þjóðarinnar og áframhaldandi bankastarfsemi í landinu mikil truflun varð á flæði fjármagns inn og út úr landinu og gengi krónunnar féll stórlega snarpur samdráttur varð í innlendri eftirspurn og atvinnuleysi jókst hröðum skrefum staða og horfur í ríkisfjármálum hríðversnuðu þegar útgjöld og skuldir vegna bankatjónsins stórjukust og efnahagslegar forsendur fyrir tekjuöflun ríkissjóðs rýrnuðu til muna

sveitarfélögin já allar helstu máttarstoðir samfélagsins hafa nú mátt axla og eru að axla þungar byrðar stærsta viðfangsefnið sem glíma þarf við þegar litið er fram á veginn er hin gríðarlega aukning sem orðið hefur á skuldum ríkissjóðs vegna áfallanna sem hann hefur þurft að taka á sig ekki hvað síst vegna þrots seðlabankans og vegna skuldanna sem leiða af stórfelldum halla á ríkisfjármál um áætlað er að hreinar skuldir ríkissjóðs lántökur umfram lánveitingar muni í lok þessa árs hafa aukist um fimmtíu og fimm prósent af landsframleiðslu miðað við stöðuna eins og hún var í árslok tvö þúsund og sjö fimmtíu og fimm prósent af fjórtán hundruð til fimmtán hundruð milljarða landsframleiðslu í kjölfar skuldanna fylgir vaxtabyrði sem er að ryðja úr vegi útgjöldum til mikilvægra málaflokka þá var ríkissjóður rekinn með tvö hundruð og sextán milljarða halla árið tvö þúsund og átta og í ár stefnir hallinn þrátt fyrir niðurskurð og tekjuöflun á miðju ári í um hundrað áttatíu og fimm milljarða króna

og þegar við berum þær saman við myndarlegan afgang af ríkissjóði árið tvö þúsund og sjö upp á áttatíu og níu milljarða króna segir þetta kannski eiga en flest annað um hin algeru umskipti sem þarna eru orðin öllum má ljóst vera að við svo búið má ekki standa þessa skuldasöfnun verður að stöðva létta verður á vaxtabyrðinni aftur því lengri tíma sem það tekur að ná árangri í þessum efnum þeim mun stærri og illviðráðanlegri verður vandinn við verðum að setja okkur metnaðarfull en ábyrg markmið um hvernig og hvenær þessu takmarki verði náð og það hefur ríkisstjórnin gert fjárlagafrumvarpið byggir á forsendum og miðar að markmiðum skýrslu um áætlun ríkisstjórnarinnar um jöfnuð í ríkisfjármálum fyrir árin tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán sem ég lagði fyrir alþingi í júní síðastliðinn meginmarkmið hennar eru skýr í fyrsta lagi að ríkissjóður standi áföll vegna efnahagshrunsins af sér til að geta haldið uppi nauðsynlegri velferðar og samfélagsþjónustu í öðru lagi að byrjað verði að grynnka á skuldabyrðinni sem allra

tekjur og gjöld án fjármagnsliða verði bættur um rúmlega sextán prósent af landsframleiðslu á tímabilinu í ljósi aðstæðna er talið brýnt að ná mestum árangri strax á árinu tvö þúsund og tíu með því að setja markmið um að frumhallinn verði ekki meiri en um eins og hálft prósent af landsframleiðslu í samræmi við þessa áætlun er gert ráð fyrir verulegum bata í afkomu ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og tíu þannig að frumjöfnuður ríkissjóðs verði neikvæður um ekki nema tuttugu og fimm komma fjóra milljarða króna á árinu tvö þúsund og tíu í stað hundrað tuttugu og sex komma sjö milljarða króna frumhalla á þessu ári heildarhalli á ríkissjóði lækkar einnig umtalsvert samkvæmt frumvarpinu og er hann áætlaður áttatíu og sjö komma fjórir milljarðar króna árið tvö þúsund og tíu þessi bati hefur bein áhrif á handbært fé frá rekstri sem áætlað er að verði neikvætt um níutíu og fimm milljarða króna í stað um hundrað sjötíu og fjóra milljarða króna í ár til þess að þetta megi takast þarf mikið til aðhaldsráðstafanir og hagræðingaraðgerðir á útgjaldahliðinni og nýja tekjuöflun með breytingum á skattkerfum á tekjuhlið í þessu sambandi má spyrja sig eftirfarandi spurninga verður komist hjá aðgerðum af þessu tagi svarið er nei slíkur hallarekstur mundi ef ekkert er að gert sliga ríkissjóð og gera skuldastöðuna algjörlega óbærilega eða ósjálfbæra eins og nú er gjarnan sagt á örfáum árum er hægt að ná nauðsynlegum árangri með niðurskurði einum saman aftur er svarið nei það myndi stórskaða velferðarkerfið og samneysluna og væri auk þess efnahagslegt glapræði sem mundi dýpka kreppuna enn frekar þar sem niðurskurður hefur samstundis áhrif á eftirspurn á meðan áhrif skatt breytinga koma fram á nokkrum árum er hægt að ná þessum árangri eingöngu með nýrri tekjuöflun svarið er enn nei slíkt færi langt út fyrir þolmörk skattstofna og ofbyði greiðslugetu einstaklinga og atvinnulífs blandaðar aðgerðir sparnaðar og tekjuöflunar eru eina færa leiðin og eru í samræmi við þá niðurstöðu og þær áherslur sem stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins náðu saman um síðastliðið sumar þegar gengið var frá svokölluðum stöðugleikasáttmála fjárlagafrumvarpið gerir ráð fyrir að um fjörutíu og sjö prósent af bata frumjöfnuðar það er afkomu að frátöldum vaxtatekjum og vaxtagjöldum í ríkisfjármál um árið tvö þúsund og tíu verði náð með aukinni tekjuöflun og um fimmtíu og þrjú prósent með samdrætti í útgjöldum vissulega er það ekki upp á prósent það sem rætt var um við gerð stöðugleikasáttmálans en mjög nálægt því og ég tel mikilvægt að halda fast við þau markmið sem þar voru lögð til grundvallar og það er gert í þessu frumvarpi það er ásetningur stjórnvalda að aðhaldsaðgerðir og samdráttur í útgjöldum hins opinbera bitni sem allra minnst á hag heimilanna og velferðarþjónustunni einkum í félags og heilbrigðismálum þannig verður félagslegt öryggi tryggt eins og nokkur kostur er og grunnþjónusta á borð við starfsemi skóla varin til að svo geti orðið ber brýna nauðsyn til þess að fé sem varið er til verkefna og þjónustu hins opinbera verði vel nýtt óhjákvæmilegt er að í því skyni verði fyrirkomulag og forgangsröðun í opinberum rekstri tekin til gaumgæfilegrar skoðunar nýta þarf öll færi til hagræðingar og nýsköpunar í ríkisrekstrinum

heldur felur það í sér hið óhjákvæmilega það sem frumvarpið boðar er án nokkurs vafa eitt það allra erfiðasta sem alþingi íslendinga og íslenskt samfélag hefur þurft að takast á við því er mikilvægt og það væri mikil gæfa ef um þetta erfiða verkefni gæti náðst eins breið samstaða og kostur er ekki bara hér á alþingi heldur einnig úti í samfélaginu í þeim anda var lögð sérstök áhersla á gott samráð við ýmsa aðila þegar markmið frumvarpsins voru unnin og sett fram síðastliðið vor víðtækt samráð var haft milli ráðuneyta auk þess sem að því komu formenn og varaformenn þingnefnda markmið stöðugleikasáttmálans hafa einnig verið lögð til grundvallar við gerð frumvarpsins eins og áður sagði og sérstaklega hefur verið reynt að upplýsa aðila um framvinduna við undirbúning frumvarpsins þó betur hefði örugglega mátt gera í þeim efnum og það hefði verið gert ef aðstæður hefðu ekki verið með þeim hætti sem allir þekkja og allt unnið undir miklu álagi og tímanauð er það von mín að umfjöllun og vinna við þetta mál haldi áfram í þessum anda samstarfs og samstöðu en góð vinnubrögð eru ekki einungis mikilvæg við undirbúning og útfærslu fjárlaganna heldur mun það ekki síður skipta miklu máli við framkvæmd þeirra ríkisstjórnin leggur ríka áherslu á að tryggja trúverðugleika fjárlaga trúverðugleikinn er meðal annars kominn undir vilja og getu ríkisstjórnar ráðuneyta og stofnana til að halda útgjöldum ríkissjóðs innan heimilda fjárlaga í því skyni hefur ríkisstjórnin ákveðið ýmsar breytingar á verklagi og viðmiðunum sem auka á trúverðugleika fjárlaga og styrkja framkvæmd þeirra auk þess sem gripið verður til ýmissa annarra aðgerða að sjálfsögðu kemur svo stór aftur alþingis og fjárlaganefndar alþingis hér við sögu og mikilvægt að þar sé gott samstarf og greiðir gangvegir á milli þannig að alþingi geti fylgt fram sínu nauðsynlega eftirlits og aðhaldshlutverki auk þess að vinna að fjárlagafrumvarpinu sjálfu eftir að það kemur í þess hendur efnahagsforsendur fjárlagafrumvarpsins eru settar fram í nýrri þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins þar er gert ráð fyrir einn komma þriggja prósenta hagvexti sem orðið hafi á árinu tvö þúsund og átta en að landsframleiðsla dragist saman um átta komma fjögur prósent á árinu tvö þúsund og níu og einn komma níu prósent árið tvö þúsund og tíu næstu ár þar á eftir er því spáð að hagvöxtur aukist á ný áður en á honum hægist aftur í þessu sambandi vil ég nefna að samkvæmt þjóðhagsspá eftir lækkun í ár og á næsta ári verðum við þó komin árið tvö þúsund og fjórtán upp fyrir tekjustig ársins tvö þúsund og átta að raungildi þrátt fyrir þær miklu fórnir sem verið er að færa nú og á næstu árum til þess að koma ríkisfjármál um í rétt horf spáð er að atvinnuleysi muni aukast sem hlutfall af vinnuafli enn um sinn áður en úr því tekur að draga aftur á árinu tvö þúsund og ellefu þar sem gengi krónunnar hefur haldist veikt er áætlað að verðbólga verði nálægt tólf prósent í ár þrátt fyrir lækkun fasteignaverðs og hóflegar verðbreytingar að öðru leyti á næsta ári er reiknað með því að verðbólga lækki hratt og verði að meðaltali fimm prósent á milli ára og komin í nálægt tveimur og hálft prósent verðbólgumarkmið seðlabankans í lok ársins tvö þúsund og tíu og haldist lág og stöðug á komandi árum halli á viðskiptajöfnuði varð gríðarlegur árið tvö þúsund og átta vegna hruns bankanna eða um fjörutíu og tvö prósent af landsframleiðslu svo mikil halli er fáheyrður í þróuðu ríki veiking á gengi krónunnar hefur hins vegar bætt samkeppnisstöðu innlendra framleiðenda verulega og er gert ráð fyrir að hallinn dragist hratt saman í ár þegar mikill afgangur á vöru og þjónustuviðskiptum fer langt með að vega upp fyrir hallann á þáttatekjujöfnuði með aðgerðum á sviði ríkisfjármála og peningamála til að stemma stigu við þeim áföllum sem dunið hafa yfir þjóðarbúið er reiknað með að þjóðhagslegt jafnvægi verði endurheimt innan fárra ára með lægra atvinnuleysi lágri og stöðugri verðbólgu og jafnvægi í erlendum viðskiptum jafnframt er viðbúið að betra ytra jafnvægi í þjóðarbúskapnum á komandi árum styrki krónuna þegar fram í sækir eftir þá miklu veikingu á gengi hennar sem orðið hefur ríkissjóður hafði um langt árabil verið rekinn í jafnvægi eða með afgangi sem sum árin var verulegur þannig að fyrir áfallið voru inneignir hans í seðlabankanum um hundrað sjötíu milljarðar króna eða sem þá nam ríflega tíu prósent af vergri landsframleiðslu og nettó skuldastaðan var með því lægsta sem þekktist á meðal evrópuþjóða tekjuöflunin reyndist hins vegar ekki vera reist á traustum grunni því að þetta breyttist í einu vetfangi í gríðarlegan rekstrarhalla á ríkissjóði sem áætlað er að verði jafnvel nokkru hærra hlutfall af landsframleiðslu á árinu tvö þúsund og níu en afgangurinn var eða innstæðan í seðlabankanum sem ég nefndi áðan hrun bankakerfisins og þróunin í þjóðarbúskapnum hefur haft mikil áhrif á ríkisfjármálin til hins verra þótt tekjur og gjöld ríkissjóðs hafi að öðru leyti verið nálægt því að vera í jafnvægi árið tvö þúsund og átta varð mikill rekstrarhalli það ár vegna tapaðra krafna í bankakerfinu sem ríkissjóður þurfti að taka á sig að þeim töpum frátöldum er áætlað að hallinn verði enn hærra hlutfall af landsframleiðslu þegar tekjur lækka í takt við samdrátt þjóðarútgjalda en útgjöld einkum vegna vaxtakostnaðar og atvinnuleysisbóta stóraukast þannig hefur afkoma ríkissjóðs versnað mikið frá fjórða ársfjórðungi tvö þúsund og átta með aðgerðum til að lækka útgjöld og auka tekjur er markmiðið að afkoma ríkissjóðs verði komin í jafnvægi árið tvö þúsund og tólf og að hann verði rekinn með umtalsverðum og vaxandi afgangi árin tvö þúsund og þrettán og tvö þúsund og fjórtán brýnt er að sá árangur náist til að gera það kleift að lækka skuldir ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu jafnt og þétt á komandi árum í fjárlagafrumvarpinu er því spáð að tekjur ríkissjóðs aukist á komandi árum vegna breytinga á skattkerfinu og að útgjöld ríkissjóðs dragist saman í samræmi við efnahagsáætlun stjórnvalda öllum má þó ljóst vera að þetta verður erfið og vandasöm vegferð sem mun reyna á þanþol hagkerfisins og hins opinbera búskapar bæði í efnahagslegum og pólitískum skilningi ég vek athygli á því að í þessum tölum sem ég hef nefnt um afkomuþróun ríkissjóðs samkvæmt framsetningu fjárlagafrumvarpsins er ekki gert ráð fyrir að áætlun um vaxtagjöld feli í sér mat á áföllnum vöxtum í tengslum við svokallaða icesave reikninga landsbankans það er hins vegar gert í framsetningu áætlunarinnar á þjóðhagsgrunni í þjóðhagsspá munur er á heildarjöfnuði að meðtöldum vaxtajöfnuði miðað við hvor framsetningin er notuð en eftir sem áður er aðlögunarferill frumjafnaðar sá sami í báðum tilvikum en það er lykilatriði langtímaáætlunar til athugunar er hvernig rétt er að fara með mat á hugsanlegum áhrifum þessa þáttar á fjármál

áætlað að heildartekjur yrðu fjögur hundruð og tvö komma fimm milljarðar króna og þar af þrjú hundruð sextíu og fjögur komma þrír milljarðar króna í skatttekjur nú er útlit fyrir að skatttekjur verði aðeins þrjú hundruð fimmtíu komma sex milljarðar króna þrátt fyrir skattahækkanir á árinu heildartekjur eru hins vegar áætlaðar heldur meiri en í fjárlögum eða fjögur hundruð og sex komma níu milljarðar króna vegna meiri vaxtatekna en reiknað var með en ráðstafanir til fjármögnunar á halla ríkissjóðs og breytingar á vaxtaberandi eignum hafa orðið aðrar en áætlað var í forsendum fjárlaga áformað er að tekjur ríkissjóðs árið tvö þúsund og tíu verði fjögur hundruð sextíu og átta komma tveir milljarðar króna sem er um sextíu og eins milljarðs króna aukning frá árinu tvö þúsund og níu tekjuáformin eru byggð á markmiðum áætlunarinnar um að jöfnuði verði náð í ríkisfjármálum á næstu fjórum árum og í frumvarpinu eru skatttekjur áætlaðar um fjögur hundruð tuttugu milljarðar króna rúmir á árinu tvö þúsund og níu lækka skatttekjur ríkissjóðs sem hlutfall af vergri landsframleiðslu úr tuttugu og átta komma núll prósent árið tvö þúsund og átta í tuttugu og þrjú komma átta prósent í ár það er tilkomið vegna lækkunar launatekna og samdráttar í eftirspurn sem eðlilega leiða til minni tekju og neysluskatta í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið tvö þúsund og tíu er gert ráð fyrir að þetta hlutfall færist nær því sem verið hefur undanfarin ár og verði um tuttugu og sjö prósent af vergri landsframleiðslu eins og fyrr segir er áætlað að fjörutíu og sjö prósent af bata frumjafnaðar verði náð með auknum tekjum auk nýrrar tekjuöflunar á það rætur að rekja til heilsársáhrifa af þeim skattahækkunum sem tóku gildi um mitt ár tvö þúsund og níu og áhrifa af áætluðum launa og verðlagsbreytingum tekjur af fyrirhuguðum skattbreytingum skiptast þannig á helstu skattaflokka að meðtöldum verðlags og stofnbreytingum og heilsársáhrifum fyrri aðgerða áætlað er að beinir skattar hækki um þrjátíu og sjö komma sex milljarða króna óbeinir skattar um átta milljarða króna en þar er um að ræða breytingar á vörugjöldum og hugsanleg breikkun stofns virðisaukaskatts og endurflokkun í þrep hans fyrirhuguð er upptaka nýrra orku umhverfis og auðlindagjalda sem áætlað er að geti skilað samtals allt að sextán milljörðum króna í auknum tekjum unnið er að undirbúningi þeirra breytinga á skattalögum sem þarf til að afla megi þeirra tekna sem að er stefnt þeirri vinnu mun ljúka á næstunni hún felur meðal annars í sér viðamikla gagnaöflun og útreikninga á áhrifum mismunandi leiða á tekjur ríkissjóðs tekjudreifingu einstaklinga skattaframkvæmd og fleiri atriði sem máli skipta meginþungi þeirra breytinga sem til álita koma er í beinum sköttum þar sem verið er að skoða leiðir til að byggja þær breytingar sem gerðar voru á miðju ári varanlega inn í tekjuskattskerfið og auka tekjur ríkissjóðs þannig að það snerti sem minnst hag þeirra sem síður mega við aukinni skattbyrði einnig er verið að huga að lagfæringum ýmissa annmarka svo sem að draga úr misræmi í skattlagningu tekna af rekstri reiknuðu endurgjaldi og loka ýmsum sniðgönguleiðum sérstaklega verður einnig hugað að frádráttarheimildum og undanþágum hvað gjöldin varðar er gert ráð fyrir að heildarútgjöld ársins tvö þúsund og tíu verði fimm hundruð fimmtíu og fimm komma sex milljarðar króna samanborið við fimm hundruð áttatíu og níu milljarða króna í ár samkvæmt endurskoðaðri áætlun að nafnvirði eru útgjöldin um það bil óbreytt frá fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og níu að baki þeirri veltutölu búa hins vegar verulegar breytingar á ýmsum útgjaldaþáttum þar sem vegast á málefni sem leiða til lækkunar og hækkunar þegar litið eru helstu breytingar sem verða á útgjaldahliðinni frá fjárlögum tvö þúsund og níu er fyrst að nefna útgjöld sem leiða af óhjákvæmilegum afleiðingum efnahagskreppunnar eða ýmsum öðrum útgjaldaskuldbindingum sem bundin eru í lög samningum eða ákvörðunum ríkisstjórnar samtals er um að ræða um tuttugu og einn milljarð króna í hækkun af þessum tilefnum frá fjárlögum tvö þúsund og níu skýrist það af stærstum hluta af fáum veigamiklum áföllnum skuldbindingum

upp á tólf komma þrjá milljarða króna áfallnar ríkisábyrgðir inn á tvö komma þrjá milljarða króna og áhrif á launakostnað ríkisins af hækkun trygginga gjalds um einn komma sextíu og sex prósent sem nema um tvö komma tveimur milljörðum króna veigamesta breytingin felst í ákvörðunum stjórnvalda um fjölmargar almennar og sértækar aðgerðir til að draga saman ríkisútgjöldin sem nemur fjörutíu og tvö komma átta milljörðum króna á árinu tvö þúsund og tíu eins og ég mun koma nánar að hér á eftir að samanlögðu verður breyting frumgjalda frá fjárlögum tvö þúsund og níu þannig um tuttugu og einn milljarður króna til lækkunar á föstu verðlagi því til viðbótar kemur launa gengis og verðlagshækkun frumvarpsins sem gert er ráð fyrir að verði afar aðhaldssöm og sporni gegn útgjöldum sem annars mundu falla til reiknað er að fullu með áhrifum af veikingu krónunnar í útgjöldum sem greidd eru í erlendri mynt og óhjákvæmilegt er að taka tillit til sú kostnaðarhækkun nemur um fjóra komma einum milljarði króna frá fjárlögum ársins tvö þúsund og níu í annan stað er reiknað með að önnur rekstrargjöld í almennum rekstri stofnana en algengt er að þau nemi um tuttugu til þrjátíu prósent af veltu hækki sem nemur spá um verðbólgu milli ára eftir að þessir kostnaðarliðir hafa tekið á sig að fullu þá aðlögunarkröfu sem frumvarpið byggir á kostnaður sem hlýst af þeim hækkunum og nokkrum öðrum bundnum verðlagsþáttum nemur um þrjú komma þremur milljörðum króna þá er í þriðja lagi reiknað með hækkunum á launum hinna lægst launuðu þann fyrsta júní tvö þúsund og tíu sem samið var um í kjarasamningum fyrr á þessu ári um núll komma sjö milljarðar króna til viðbótar við áhrif af launahækkunum fyrsta júní og fyrsta nóvember næstkomandi á ársgrundvelli hins vegar gerir frumvarpið ráð fyrir að engar aðrar hækkanir verði á launum ríkisstarfsmanna eða á grunnfjárhæðum bótakerfanna svo sem almannatrygginga atvinnuleysistrygginga barnabótum vaxtabótum og fæðingarorlofsgreiðslum en slíkt myndi hafa í för með sér viðbótarútgjöld sem næmu ríflega ellefu milljörðum króna ef miðað er við verðbólguspá frumvarpsins og þrjú prósent launahækkanir hér er um að ræða heildstæða ráðstöfun sem ljóst má vera að er ekki gripið til nema af brýnni nauðsyn því það mun óhjákvæmilega leiða til skerðingar kaupmáttar hjá þessum fjölmennu hópum í því sambandi þarf þó einnig að horfa til þess að bótaþegar sem eru með hámarkstryggingu fengu tuttugu prósenta hækkun um síðustu áramót og aðrir bótaþegar fengu tæplega tíu prósenta hækkun í frumvarpinu er gert ráð fyrir fjölmörgum aðhaldsaðgerðum sem taka til flestra útgjaldaliða og er ætlað að skila samtals fjörutíu og tvö komma átta milljörðum króna í lækkun útgjalda á árinu tvö þúsund og tíu miðað við fjárlög ársins tvö þúsund og níu nokkur hluti þessara aðgerða kom til framkvæmda á árinu tvö þúsund og níu nýjar ráðstafanir til að draga úr ríkisútgjöldum nema rúmlega þrjátíu og fimm milljörðum króna í samræmi við markmið sem kynnt voru við undirbúning frumvarps í áðurnefndri skýrslu um áætlun um jöfnuð í ríkisfjármálum þessu til viðbótar má telja að spornað sé gegn um ellefu milljarða króna útgjöldum sem ella hefðu getað fallið til vegna hækkana á launum og bótagreiðslum aðhaldsaðgerðir í rekstri nema um þrettán komma níu milljörðum króna almennt er stjórnsýslu og eftirlitsstofnunum ætlað að gera ráðstafanir til að draga úr rekstrarkostnaði sem nemur um tíu prósent frá fjárlögum tvö þúsund og tíu til viðbótar við þau markmið sem þar voru sett gert er ráð fyrir nokkru minni sparnaði í rekstri menntastofnana sem annast um kennslu eða sjö prósent frá fjárlögum tvö þúsund og níu og velferðarstofnunum sem veita heilbrigðisþjónustu eða þjónustu við fatlaða er almennt ætlað að ná fram fimm prósent sparnaði aðhaldsaðgerðir í tilfærslum nema um fimmtán milljörðum króna spornað er gegn innbyggðum vexti þjónustu og bótakerfa af mikilli festu og ekki er gert ráð fyrir neinum hækkunum á bótaflokkum tilfærslukerfa eins og áður var getið útgjöld vegna félagslegrar aðstoðar og lífeyristrygginga lækka um fjóra komma fjóra milljarða króna í samræmi við lög um ráðstafanir í ríkisfjármálum sem sett voru á sumarþingi tvö þúsund og níu og frekari breytingar sem eru áformaðar fyrirhugað er að lækka útgjöld vegna greiðslu fæðingarorlofs um einn komma fimm milljarða króna og að lækka greiðslur barnabóta til hina tekjuhærri um einn milljarð króna fyrirhugað er að ná fram lækkun á útgreiðslum atvinnuleysisbótasjóðs sem nemur um núll komma átta milljörðum króna með hertu eftirliti og betri eftirfylgni með því að bætur renni til þeirra sem eiga sannanlega rétt til þeirra samtals er áformað að gera breytingar til að draga úr útstreymi úr bótakerfum ríkisins sem nemur um sjö komma sjö milljörðum króna miðað við veltu þeirra í fjárlögum tvö þúsund og níu þetta svarar til sjö prósent samdráttar í útgjöldum þessara tilfærslukerfa gerðar verða ráðstafanir til að draga úr útgjöldum sjúkratrygginga um þrjú komma sex milljarða króna og vegur lyfja og sérfræðilækniskostnaður þar langþyngst framlög til þróunaraðstoðar lækka einnig um núll komma sjö milljarða króna loks má nefna að ráðuneytin skera eða fella niður margs konar úthlutanir og styrki sem teljast til tilfærsluframlaga og er þar um að ræða hátt í tvo milljarða króna aðgerðir til lækkunar á viðhaldi og stofnkostnaði nema um fjórtán milljörðum króna miðað við fjárlög ársins tvö þúsund og níu hér er fyrst og fremst um að ræða lækkun á framlagi til samgönguframkvæmda sem nemur um tólf komma þremur milljörðum króna þar af eru þrjú komma fimm milljarðar króna vegna samdráttar í útgjöldum vegna vegakerfisins sem kemur til framkvæmda þegar í ár en frekari ráðstafanir til lækkunar á þeim útgjöldum á næsta ári nema um átta komma átta milljörðum króna þá lækka gjaldfærðar niðurgreiðslur vaxta vegna lána til kaupa á leiguíbúðum um tæplega núll komma sjö milljarða króna og núll komma fjóra milljarða króna framlag sem ætlað var til að hefja byggingu nýs hátæknisjúkrahúss fellur niður með þessum aðhaldsráðstöfunum verður fjárfesting á vegum ríkisins um einn komma fjögur prósent af landsframleiðslu á næsta ári en hún var um einn komma níu prósent að meðaltali á árunum tvö þúsund og eitt til tvö þúsund og sjö áður en þau framlög voru aukin mjög umtalsvert á árinu tvö þúsund og átta einkum vegna vegaframkvæmda á safnlið undir fjármálaráðuneyti er í frumvarpinu gert ráð fyrir fimm milljarða króna óráðstafaðri fjárheimild eins konar varasjóð sem fjármálaráðherra er heimilt að nota til að bregðast við ófyrirséðum eða óvæntum útgjöldum á fjárlagaári án þess að það raski útgjaldahlið fjárlaga sá safnliður er ætlaður til að treysta betur forsendur útgjaldahliðar frumvarpsins með því að skapa nokkurt svigrúm til að mæta áætlun um heildarútgjöld og að hún geti staðist þótt frávik verði á útgjaldaliðum sem ekki eru fyrirséðir á þessari stundu varasjóðurinn er þannig fyrirkomulag sem er ætlað að styrkja trúverðugleika fjárlaga ráðstöfun þessarar óskiptu fjárheimildar verður háð ströngum skilyrðum fyrst og fremst er henni ætlað að mæta hugsanlegum frávikum í almennum gengis og verðlagsforsendum frumvarpsins vegna annarra skuldbindinga ríkisins verður sjóðnum einungis ætlað að mæta útgjöldum sem eru óhjákvæmileg voru ófyrirséð við afgreiðslu fjárlaga og eru umfram ákveðna lágmarksfjárhæð eðli og umfang útgjaldanna verður að liggja fyrir og almenna reglan er að einungis hluta fjárþarfar verður mætt með framlagi úr varasjóðnum fjármálaráðuneyti verður ekki heimilt að greiða framlag úr varasjóði fyrr en fyrir liggur að aðrar aðgerðir til að mæta ófyrirséðum eða óvæntum útgjöldum séu jafnframt að skila árangri frú forseti ég hef í máli mínu gert grein fyrir meginatriðum frumvarps til fjárlaga fyrir komandi ár ljóst er að margt er þar öðruvísi en óskandi væri ekkert okkar hefði órað fyrir því til dæmis fyrir tveimur árum síðan að við stæðum frammi fyrir þeim hlutum í dag sem við gerum ýmsir kunna að spyrja sig að því hvort það sé yfir höfuð gerlegt að ráða fram úr vandanum og ná þeim tökum á ríkisfjármálunum sem ríkisstjórnin hefur sett sér í samráði við hagsmunaaðila meðal annars með gerð svonefnds stöðugleikasáttmála vandséð er að önnur leið sé þó fær ef ekki á illa að fara hins vegar þarf stöðugt að vega og meta hversu miklar ráðstafanir í ríkisfjármálum er skynsamlegt að leggja út í bæði tekju og gjaldamegin með tilliti til áhrifanna á heimilin og atvinnulífið og á hinn bóginn hversu mikill vítahringur og frambúðarvandi getur hlotist af því að grípa ekki nægjanlega fast í taumana til að stöðva skuldasöfnunina hratt aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar miðast við að halla í ríkisrekstrinum verði snúið í afgang á fjórum árum það kann að virðast mikið í fang færst en ég hef fulla trú á því að sú áætlun geti gengið eftir ef samstaða getur orðið um það og við missum aldrei sjónar á lokatakmarkinu þó að horfur til skamms tíma séu ekki góðar er mikilvægt að við höfum það í huga að til lengri tíma litið eru þær betri en hjá mörgum öðrum jafnvel flestum öðrum þjóðum við verðum einnig að líta til þess að það er ekki allt sem er okkur mótdrægt heldur ýmislegt sem vinnur með okkur þótt spáð sé að atvinnuleysi verði verulegt hér á landi á næsta ári eru líkur á því miður

árið tvö þúsund og fjórtán verðum við komin upp fyrir tekjustig ársins tvö þúsund og átta að raungildi mestu skiptir auðvitað að við sköpum forsendur fyrir almenna endurreisn í efnahags og atvinnulífinu til þess að draga sem fyrst úr atvinnuleysi í því sambandi hefur verulega þýðingu að lækkun á gengi krónunnar styrkir mjög samkeppnisstöðu og tekjustreymi útflutningsgreina sjávarútvegsins ferðaþjónustunnar iðnfyrirtækja samkeppnisfyrirtækja og nýsköpunar það má segja að það sé hin hliðin á krónunni reiknað er með að vöruskiptajöfnuðurinn verði jákvæður um hátt í hundrað milljarða króna á þessu ári og hann verði jafnvel jákvæður um hundrað þrjátíu milljarða króna á næsta ári við búum að mannauði þar sem saman fer mikil vinnusemi og gott menntunarstig og margir verða tilbúnir til að taka til hendinni ef okkur tekst að nýta sóknarfæri með nýsköpun og endurnýjun heilbrigðs atvinnulífs ekki má heldur gleyma að við eigum öflugt lífeyrissjóðakerfi og að eignir lífeyrissjóðanna eru þrátt fyrir áfall vegna bankahrunsins svipaðar eða hærri á mann en olíusjóður norðmanna er í noregi þegar tekið er mið af þó þeim árangri sem þrátt fyrir allt hefur náðst á undanförnum mánuðum og þeim möguleikum sem við höfum er engin ástæða til að missa trúna á framtíðina þó svo að næsta ár muni taka á ef við stöndum saman og leggjum okkar að mörkum mun ísland sigrast á sínum erfiðleikum alþingis bíður mikil og ströng vinna það dylst hvorki mér né öðrum að sú vinna verður með öðru sniði en alla jafna og það gildir ekki síst um meiri og erfiðari niðurskurð en dæmi eru um áður og það á ekki síður við um tekjuhliðina þar sem margt er enn óútfært vinnan fram undan er vandasöm og ég treysti fjárlaganefnd og alþingi til að leysa hana vel af hendi það liggur mikið við að svo mæltu frú forseti legg ég til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar